In vielen Teilen der Erde sind die Folgen des Klimawandels sichtbar. Letzte Berechnungen gehen von bis zu 4°C Erhöhung der globalen Temperatur bis 2060 aus, für die Arktis sogar bis zu 10°C.

Die reichen Industriestaaten in der EU sind jetzt in der Pflicht, die ärmeren Länder finanziell zu unterstützen, damit Sofortmaßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels ergriffen werden können. 100 Milliarden Dollar werden von 2010 bis 2050 jährlich benötigt, 30 Milliarden jährlich sind doch nicht zuviel für die EU. Und der Technologietransfer darf nicht an Patente gebunden werden, sonst fließt ein Teil des Geldes gleich wieder zu den Konzernen in die Industriestaaten zurück. Die EU ist in der Pflicht, bei der Klimakonferenz in Kopenhagen in Vorleistung zu treten.